Gospođo predsjednice, većina građana uz tehničke preglede i registraciju motornih vozila uglavnom vezuje samo trošak vremena i novca. Kao i svaki vozač, s time se mogu lako složiti, no procedure služe da se na ceste propuštaju samo sigurna vozila. Sigurnost mora biti primarna, no ključno je državama članicama ostaviti samostalnost u usklađivanju nacionalnih zakona s novom regulativom. Na taj način, nova europska pravila neće dodatno opteretiti proračune kućanstava i poduzetnika. Između ostalog, regulativa otežava namještanje kilometraže kod rabljenih vozila, definira kategoriju old timer vozila i propisuje obvezne tehničke preglede za motocikle. Posebno pozdravljam nove odredbe o međusobnom priznavanju obnovljenih tehničkih pregleda u državama članicama. Vjerujem da će građanima Hrvatske koji iskazuju veliki interes za kupnju automobila na tržištu Europske unije to značajno olakšati život.